virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú um landsvirkjun með síðari breytingum í frumvarpi þessu er lagt til að við lögin um landsvirkjun bætist bráðabirgðaákvæði sem heimilar landsvirkjun að sameinast þeistareykjum e h f þess má geta að efnislega samhljóða heimild hefur þegar verið samþykkt í fjáraukalögum fyrir árið tvö þúsund og tólf talið hefur verið nauðsynlegt að sú heimild komi einnig fram í lögunum sjálfum um landsvirkjun að öðru leyti er ekki verið að mæla fyrir neinum efnislegum breytingum á lögunum heldur eingöngu verið að heimila landsvirkjun með formlegum hætti að sameinast dótturfélagi sínu þeistareykir e h f voru stofnaðir árið nítján hundruð níutíu og átta en megintilgangur félagsins var að hefja orkurannsóknir á þeistareykjum í þingeyjarsýslum frá því í apríl tvö þúsund og tólf hefur landsvirkjun ein farið með allt eignarhald í þeistareykjum e h f og telst félagið því vera hundrað prósent dótturfélag landsvirkjunar þeistareykir e h f hafa síðastliðin fimmtán ár eða allt frá stofnun félagsins staðið fyrir kostnaðarsömum og umfangsmiklum rannsóknum og undirbúningsframkvæmdum vegna fyrirhugaðrar þeistareykjavirkjunar þar sem um er að ræða einkahlutafélag sem er að fullu í eigu landsvirkjunar er talið hagkvæmast að færa allar eignir réttindi skyldur skuldir og rekstur þeistareykja e h f yfir til landsvirkjunar með samruna félaganna tveggja hér er einkum horft til þess að landsvirkjun hefur með höndum umfangsmikla þekkingu á sama sviði og hefur þann trausta fjárhagslega bakgrunn sem þeistareykir e h f hafa ekki í sameignarfélagssamningi landsvirkjunar kemur meðal annars fram að ákvörðun um sameiningu eða samruna félagsins við önnur félög eða fyrirtæki sé óheimil nema að fengnu samþykki alþingis

að heimildin verði veitt með bráðabirgðaákvæði í lögum um landsvirkjun sem taki til þessa einstaka tilviks og er því ekki um almenna heimild að ræða einnig er miðað við að farið verði að öllu leyti eftir meginreglum einkahlutafélagalaganna hvað samruna félaganna varðar

virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar fjárlaganefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu